Panie Przewodniczący! Konkurencja na rynku lotniczym jest nie tylko potrzebna, ale również oczekiwana przez pasażerów, jednak musi odbywać się na zdrowych zasadach, które wykluczają niedozwolone praktyki stosowane przez państwa trzecie w stosunku do przewoźników europejskich. Unia Europejska musi mieć narzędzia, aby bronić się przed nieuczciwą konkurencją ze strony linii lotniczych, które korzystają z różnych form dotacji czy barier administracyjnych uderzających bezpośrednio w konkurencję z Europy. Uważam, że to rozporządzenie daje szanse na wyeliminowanie takich praktyk, o ile nie będzie stosowane pochopnie i z ewidentną szkodą dla pasażerów. Przede wszystkim potrzebujemy jednak kompleksowych rozwiązań międzynarodowych, które zakażą stosowania nieuczciwych praktyk na rynku lotniczym. Także w umowach o otwartym niebie zawieranych z państwami trzecimi musimy na ten element kłaść większy nacisk.